Monsieur le Président, la situation de Chypre a exacerbé le débat sur la légitimité des décisions de la troïka, mais elle nous a imposé un constat terrible, celui de son inefficacité.

Dans le cas de Chypre, en refusant dans un premier temps d'exclure les petits épargnants du dispositif, c'est un raisonnement exclusivement économique qui a été validé, laissant de côté tout principe de solidarité. Le modèle économique chypriote n'était pas soutenable, mais la restructuration initialement proposée, sans l'aval du Parlement, ne pouvait qu'aboutir à l'asphyxie de la population. Aujourd'hui, la grande question, c'est la croissance et l'emploi pour la population chypriote et, pour l'Union européenne, la lutte pour la disparition des paradis fiscaux et la justice fiscale.